Signor Presidente, onorevoli colleghi, il commercio illegale di avorio minaccia l'esistenza di elefanti e rinoceronti selvatici e alimenta inevitabilmente quella domanda di manufatti di avorio ottenuti per vie illegali che mina ogni tentativo di controllo e riduzione degli scambi. Ci siamo già rivolti alla Commissione su questo tema, in ultimo con una lettera il 3 maggio scorso, e torniamo qui a chiedervi e lo faccio anche io insieme ai colleghi come state valutando questo problema e questo aspetto in particolare del problema, quindi del commercio legale e di quanto appunto impatti su quello illegale.

Per questo motivo, sono d'accordo con quanto richiesto dai colleghi è necessario vietare totalmente le importazioni nell'Unione. Non c'è altro tempo da perdere, i tempi sono maturi e dobbiamo agire.